Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este unul dintre elementele principale inițiate la nivel european. Prin mecanismul său de supraveghere, Uniunea monitorizează cu regularitate emisiile și gradul de absorbție pentru aceste gaze. Salut propunerea Comisiei de a îmbunătăți normele Uniunii care vizează acest mecanism. De asemenea, trebuie facilitată dezvoltarea instrumentelor în domeniul schimbărilor climatice. Un astfel de instrument este Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Este un pas important pentru realizarea obiectivului ambițios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 până în